forseti með lögum skal land byggja og ólögum eyða það er oft sem ég vildi óska þess að lög landsins væru afturvirk mikil umræða hefur orðið um það hve óréttlátt það er að þeir sem bera höfuðábyrgð á hruninu í stjórnmálalegum skilningi ganga lausir ritstýra virðulegum dagblöðum og fá feita stöðu fyrir hönd ríkisins á erlendri grund því var óréttlætið í tengslum við gengistryggðu lánin enn skýrara í huga mér þarna var gefið enn eitt skotleyfið á neytendur í þágu fjármálafyrirtækjanna þannig á alþingi ekki að forgangsraða og við vorum ekki kosin á þing til að vinna stjórnarskrárbrotum brautargengi né láta reyna á að það væri gerlegt í mögulegu en siðlausu umhverfi gráa svæðisins ef vafi leikur á því að við þingmenn séum að fara inn á svæði sem er af einhverju tagi siðlaust þó svo lögfræðisnillingum gráa svæðisins hafi tekist að sannfæra grunlausa ráðherra um að landsins besta gagn sé að slá skjaldborg um fjármálafyrirtækin á ber okkur til að gera allt til að sporna við því að slík ólög verði að lögum því miður skortir tíma og getu þegar ólög þau sem við fjöllum um núna voru borin inn á þing með miklum hraði öryggisventillinn sem við þingmenn gjarnan beitum er að finna á nefndasviði í nefndarstarfi okkar þar fáum við umsagnir frá sérfræðingum og hagsmunaaðilum við þessi lög kom fjöldinn allur af umsögnum þar á meðal ítarleg umsögn frá sigurði h s sigurðssyni þeim hinum sama sem vann málið fyrir hæstarétti í gær þar bendir hann þingmönnum á ýmislegt sem varðar óréttlætið í þessum lögum og hefðu þingmenn betur hlustað á rök og varnaðarorð hans en ana áfram í enn eini blindu atkvæðagreiðslunni án þess að gera sér almennilega grein fyrir því hvað það þýðir að sitja hjá eða ýta á græna takkann en í umsókn sigurðar með leyfi forseta stendur meðal annars í lokaniðurstöðum þó svo það sé yfirlýstur ásetningur með þessu frumvarpi sé af hinu góða óttast undirritaður að hér sé verið að gera neytendum með gengistryggð lán mikinn bjarnargreiða með ósanngjörnum ákvæðum þess í nafni jafnræðis og sanngirni er verulega verið að þyngja vaxtabyrði af lánum þessum afturvirkt og setja nýja óhagstæða skilmála í stað þeirra sem fyrir voru þetta brýtur í bága við neytendavernd e e s réttar

ég lít svo á forseti að dagar ríkisstjórnarinnar séu taldir ef þeir vinda sér ekki strax í það að jafna stöðu almennings nú er kjörið tækifæri á að læra af mistökunum og sýna að við völd séu boðberar jöfnuðar en ekki ójöfnuðar þingheimur á að setja afnám verðtryggingar í algeran forgang og nýta sér alla þá viðamiklu vinnu sem hagsmunasamtök heimilanna hafa lagt í að koma með lausnir varðandi þennan mikla vanda sem tugir þúsunda heimila standa frammi fyrir út af samtökum aðgerðum núverandi valdhafa það eru til lausnir sem munu leiða til réttlætis þessa lausnir verða betri ef gjörvallur þingheimur leggst saman á árarnar við að vinna að þeim í stað þess að rífast um hver situr hægra eða vinstra megin í bátnum eða í miðjunni mér finnst líka mikilvægt að halda því til haga forseti að embættismaðurinn sem skrifaði lögin sem við fjöllum um vinnur hjá samtökum fjármálafyrirtækjanna nú er lag að aftengja samþættingu þingheims og viðskiptaheims við í hreyfingunni höfum barist fyrir því að aftenging milli viðskiptaheimi og þingheims verði að veruleika með alvöruupplýsingalöggjöf meðal annars það ætti að vera grundvallarskilyrði að almenningi og þingheimi sé gerð grein fyrir því hver skrifar hvaða lagabálk þeim sem okkur er afhentur hér frá viðskiptaheimi sem hefur verið skrifaður í ráðuneytunum og það er ekki síður mikilvægt að hagsmunaaðilar almennings komi með sama hætti að lagasetningu ef það er álit valdhafa að það sé nauðsynlegt að nýta sér sérþekkingu aðila sem vinna þetta og viðskiptaheims við lagasetninguna að lokum vil ég skora á þingheim sem og almenning allan að fara ekki í það að rífast um hvaða lántakendur hafa það betra eða verra heldur jafna þessi mikilvægu réttindaskref og nýta þessi tilefni og kraft til að taka hitt mikilvæga skrefið sambærilegt réttlæti fyrir þá sem hafa verðtryggð lán sameinuð stöndum við sundruð föllum við látum ekki sundra okkur enn og aftur heldur sýnum einlægan vilja til samvinnu